To je gospodine povjereniče, gospodine ministre, ja mislim jasan znak za sve vas, ali i jasna poruka Vijeću i Komisiji.

Kasnimo previše, previše je radnih mjesta izgubljeno, previše je industrije izgubljeno i ne samo industrije čelika, već i sva ona industrija koja je vezana uz industriju čelika dolazi u značajne i velike probleme. Nama trebaju moderni instrumenti, nama ne treba krajnji protekcionizam, ali nama trebaju moderni instrumenti kako bismo zaštitili našu industriju i time zaštitili naša radna mjesta i naše građane.